Doamnă președintă, doamnă secretar de stat, domnule consilier domnule comisar, de la bun început vreau să spun că susțin raportul.

De altfel, din prezentarea reprezentantei Consiliului, a domnului comisar, a celorlalți colegi a rezultat foarte clar că Macedonia a făcut progrese. Eu cunosc țara foarte bine, trăiesc în partea de vest a României, am vizitat țara de foarte multe ori, am vrut să fac investiții acolo și m au surprins receptivitatea guvernului, instituțiilor, modul cum lucrează, transparența. Deci, cred că merită să meargă pe drumul european și cred că trebuie să votăm și să nu mai întârziem, pentru că orice întârziere frânează de fapt un drum european al unor cetățeni care își doresc acest lucru, sunt foarte ambițioși și le doresc mult succes.